Herr Präsident! Regionalität und Lokalität werden erfreulicherweise für den Konsumenten immer wichtiger. Problematisch ist es natürlich nur, wenn jeder darunter etwas anderes versteht und verschiedene Definitionen und Zeichnungen existieren, um die Produkte zu kennzeichnen.

wird wichtig sein, im Qualitätspaket klar und einheitlich festzulegen, wie Lebensmittel aus lokaler Erzeugung definiert werden. Hierbei muss vor allem von der Verbrauchererwartung ausgegangen werden, um Irreführung zu vermeiden.